Aber es geht jetzt zunehmend um die europäische Koordinierung und Harmonisierung dieser Förderregeln. Leider haben die Mitgliedstaaten bestehende Möglichkeiten bisher nicht genutzt.

Ein zweites Problem Einige Mitgliedstaaten haben leider ihre Fördergesetze für den Aufbau erneuerbarer Energien rückwirkend oder aber abrupt beendet. Damit haben wir in einigen Mitgliedstaaten die Verletzung des Vertrauensgrundsatzes.

Das heißt, der Grundsatz, dass der, der investiert, wissen muss, wie die Förderung in den nächsten Jahren ist, sollte europaweit gelten und nicht verletzt werden, wie es in einigen Mitgliedstaaten in den letzten drei Jahren geschehen ist.